í dag eða í gær réttara sagt var að mörgu leyti ánægjulegur fyrir þá sem hlut eiga það er skuldara sem eru að fá leiðréttinga sinna mála með dómi hæstaréttar þetta var ágætur dagur dagur í dag virðist hins vegar vera ágætur að öðru leyti það er þetta virðist vera dagur þar sem lýðskrumararnir hafa náð að skjóta rótum að nýju eins og heyra mátti í ræðu á undan hjá háttvirtum þingmanni lilju mósesdóttur sem á sínum tíma við afgreiðslu þessara laga sem um var að ræða í desember tvö þúsund og tíu studdi málið ekki einu sinni ekki tvisvar ekki þrisvar heldur hverja einustu breytingartillögu sem gerð var á málinu að frumkvæði meiri hluta þingsins við hverja einustu atkvæðagreiðslu var græni takkinn kveiktur á því borði sem hún sat við nú vilja menn afsala sér ábyrgð í því og það er bara gott og vel og það er sú leið sem þingmenn kjósa sér að fara hverju sinni um hvað snýst þetta mál í grunninn virðulegi forseti það snýst í grunninn um það að við erum að fást við fjármálakerfi sem hér var skapað á sínum tíma sem var ekki bara vont leiddi ekki bara til ills var ekki heimilum og fyrirtækjum og samfélaginu öllu til mikils tjóns heldur var ólöglegt við vorum að glíma við afleiðingar af fjármálakerfi sem var dæmt ólöglegt af hæstarétti íslands sumarið tvö þúsund og tíu um það snýst þetta mál í grunninn og um það snúast viðbrögð stjórnvalda að því hafa viðbrögð stjórnvalda við dómi hæstaréttar tvö þúsund og tíu og síðan um haustið tvö þúsund og ellefu öll viðbrögð stjórnvalda hafa miðast að því að bregðast við þeirri staðreynd að þessi hluti fjármálakerfisins lánastarfseminnar bankastarfseminnar var ólöglegt hann stóðst ekki mál hann hrundi til grunna með dómi hæstaréttar með lögunum tvö þúsund og tíu var gripið til ráðstafana sem höfðu heilmiklar afleiðingar í för með sér

sem sumir vilja ekki kannast við í dag var tekin afstaða til þess í það minnsta ekki kannast við að hafa stutt þau var tekin sú afstaða af hálfu þingsins að jafnt skyldi yfir alla ganga og ekki vera að hanga á orðalagi samninga sem voru gengistryggðir heldur skyldi jafnt yfir alla ganga dómurinn yrði látinn fara yfir alla slíka samninga á þeim lögum síðan byggjast þeir endurútreikninga fjármálastofnana upp á um hundrað fjörutíu milljarða í dag það er ekki víst að það hefði allt saman gengið eftir ef þingið hefði ekki brugðist við og látið dóminn standa einan og sér það er vitað mál það er enn deilt um það hvort allir þeir samningar sem þar lágu undir hefðu fallið undir dóm hæstaréttar efni og í ræðum þingmanna frá þessum degi átjánda desember tvö þúsund og tíu má finna stuðning sjálfstæðismanna við málið í prinsippinu sem voru sammála því að setja þau lög sem þarna voru sett en sumir vildu reyndar ganga lengra og taka fyrirtækin inn í sömuleiðis en aðrir voru síðan trúir sinni sannfæringu og vildu verja fjármálafyrirtækin töluðu mikið um það að níutíu og níu prósent tíma þingmanna væri í að ræða um skuldara en aðeins eitt prósent um